Señor Presidente, sí, hablamos de solidaridad, de pobres. En la reunión del Consejo de Agricultura, una minoría de bloqueo se opuso a la modificación del Reglamento por el que se regulan las ayudas alimentarias en favor de los más desfavorecidos. El argumento ya lo ha dado el Ministro Sawicki. Pero es preciso recordar al Consejo que el 60 de los fondos es necesario para alimentar a 79 millones de personas que en Europa viven por debajo del umbral de la pobreza. Esos fondos son aportados por los gobiernos nacionales, regionales, locales y por las ONG.

40 La posición de la minoría de bloqueo supone la drástica reducción de las ayudas para el próximo año y su completa desaparición en el año 2013. Lo condenamos. Agradezco a la Presidencia polaca y a la Comisión su determinación para mantener el programa, y condeno rotundamente la posición de los países del bloqueo. Y les pregunto a los países del bloqueo ¿Dónde está la compasión? ¿Cuándo han oído hablar de la compasión? Señor Cioloş, ¡ánimo!,

porque ningún tribunal puede contravenir la ley de Dios y la compasión.